er gerð grein fyrir því í nefndaráliti meiri hlutans ég vil líka geta þess að umsagnir bárust frá þremur hygg ég þingnefndum öðrum sem fjölluðu um einstaka liði þessarar áætlunar þær umsagnir liggja fyrir í nefndaráliti meiri hlutans fyrsti minni hluti telur að miðað við hvernig komið var í efnahagsmálum landsins eftir bankahrunið í byrjun október hafi verið rétt af hálfu stjórnvalda að leita eftir samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn fyrsti minni hluti telur að jafnvel hafi verið efni til þess að leita eftir samstarfinu fyrr enda hefur komið fram að ríkisstjórnin hafi í nokkurn tíma verið vöruð við vægast sagt ótryggri stöðu bankakerfisins fyrsti minni hluti átelur hins vegar hvernig stjórnvöld hafa staðið að málinu og telur alvarlegt hvernig alþingi hefur verið sniðgengið þetta mikilvæga mál mun fyrirsjáanlega hafa víðtæk áhrif á öll svið íslensks samfélags og á þróun þess á næstu árum og áratugum samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn er eitt stærsta mál sem komið hefur til kasta þingsins sú efnahagsáætlun og þær aðgerðir sem lagðar eru til grundvallar í áætlun ríkisstjórnarinnar og seðlabankans hafa nú þegar og til framtíðar mikil áhrif á samfélag okkar lítið má út af að bera til þess að há skuldsetning og þung endurgreiðslubyrði sem leggst á ríkissjóð sligi heimili landsins og fyrirtæki hættan er sú að við missum ungu kynslóðina úr landi líkt og gerðist í fjármálakreppunni í færeyjum á tíunda áratug síðustu aldar því er afar brýnt að vel sé á málum haldið en framganga ríkisstjórnarinnar hingað til er ekki traustvekjandi virðingarleysi fyrir þinginu hefur verið með eindæmum og upplýsingagjöf í molum í aðdraganda málsins og meðan á samningaviðræðum stóð við alþjóðagjaldeyrissjóðinn hefur alþingi ekki átt lýðræðislega aðkomu að málum ríkisstjórnin hefur haldið mikilli leynd yfir samningaviðræðunum en inn í þær fléttaðist dæmalaust ferli þar sem ráðherrar ríkisstjórnarinnar kepptust við að lýsa því yfir að engin tengsl væru á milli fyrirgreiðslu alþjóðagjaldeyrissjóðsins og lausnar svokallaðrar icesave deilu við breta og hollendinga ríkisstjórnarflokkarnir á alþingi og lykilstofnanir framkvæmdarvaldsins komu þessu máli í hnút þegar afgreiðslu stjórnar alþjóðagjaldeyrissjóðsins var ítrekað frestað vegna krafna viðsemjenda um að fyrst yrði samið um lausn vegna icesave ábyrgða eftir að ríkisstjórnin náði samkomulagi við sendinefnd alþjóðagjaldeyrissjóðsins var leyndinni gagnvart þinginu ekki aflétt meira að segja í utanríkismálanefnd þar sem fullur trúnaður ríkir neitaði ríkisstjórnin að leggja fram samkomulagið þrátt fyrir lögboðið samráð við nefndina um öll meiri háttar utanríkismál leynd stjórnvalda á samkomulaginu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn var fyrst aflétt eftir að dagblaðið d v hafði birt hluta skilyrðanna í dag stendur þingið frammi fyrir orðnum hlut sem ríkisstjórnin og seðlabankinn hafa nú þegar staðfest með undirritun sinni nú er alþingi ætlað að staðfesta orðinn hlut með þingsályktun sem í raun er þegar komin til framkvæmdar að nokkru innan stjórnsýslunnar með þessari framkomu hefur ríkisstjórnin sýnt yfirgang gagnvart löggjafarvaldinu fyrsti minni hluti gagnrýnir þessi ólýðræðislegu vinnubrögð af hálfu framkvæmdarvaldsins og lýsir fullri ábyrgð á hendur stjórnarmeirihlutans á alþingi við afgreiðslu þessa máls hefur verið kallað eftir upplýsingum en heildaryfirsýn skortir sárlega stjórnvöld hafa ekki látið meta efnahagshorfur og ný þjóðhagsspá hefur ekki verið birt sem tekur mið af gjörbreyttum aðstæðum á íslandi eftir hrun bankakerfisins ómögulegt hefur reynst að fá fram tölulegar upplýsingar um hvernig til standi að nýta þau lán sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og samstarfsaðilar hans við björgun íslands hafa boðið fram hvenær þau verði tekin og hvernig þau verði endurgreidd þrátt fyrir að rétt hafi verið að leita eftir aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins miðað við hvernig komið var í efnahagsmálum eftir bankahrunið í byrjun október hefur framkvæmdarvaldið með vítaverðri framkomu sett alþingi í þá stöðu að mjög erfitt er að átta sig til hlítar á efnisþáttum og afleiðingum þessa samkomulags um fjárhagslega fyrirgreiðslu hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum með vísan til framangreinds rökstuðnings mun fyrsti minni hluti sitja hjá við endanlega afgreiðslu málsins að þessu áliti stendur sá sem hér stendur ég vil hæstvirtur forseti vísa í umsögn sem minni hluti fjárlaganefndar veitti utanríkismálanefnd um atriði sem snúa að ríkissjóði

hæstvirtur forseti leggja áherslu á að óvissan í efnahagsmálum og ríkisfjármálum næstu árin er nánast algjör ljóst er að ríkissjóður mun verða í miklum vanda á komandi árum og fjárlagagerð næstu ára verður mjög erfið og krefjandi það liggur fyrir að ríkissjóður mun þurfa að bera gríðarlega mikinn fjármagnskostnað vegna þeirra lána sem verða tekin og nemur það einhverjum tugum milljarða sennilega hátt í hundrað milljarða ef allt er saman tekið vegna ástandsins í þjóðfélaginu er ljóst að ríkissjóður verður fyrir gríðarlega miklu tekjufalli eða tekjur munu hrynja niður hjá ríkissjóði og að sjálfsögðu gerir það öllum erfitt fyrir í því sambandi vil ég sérstaklega nefna sveitarfélögin

skatttekjur ríkissjóðs og þegar þær skreppa saman mun framlag í jöfnunarsjóð sveitarfélaga minnka nema fundnar verði leiðir til að bæta úr því en að sjálfsögðu liggur fyrir að svigrúm ríkissjóðs í þeim efnum sem öðrum

líka ítreka það sem kom fram og kemur fram í nefndarálitinu að mjög tilfinnanlega vantar upplýsingar gögn og áætlanir um hvernig stjórnvöld hyggjast vinna sig út úr þessum málum til framtíðar þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar um bæði í fjármálanefnd og utanríkismálanefnd hafa slíkar upplýsingar ekki komið fram ég vil leyfa mér að segja að það vantar algerlega heildarsýn yfir þessi mál þar vil ég taka undir það sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni pétri blöndal áðan málið sem við fjöllum nú um er að mínum dómi allra stærsta mál sem alþingi hefur fjallað um lengi og varðar framtíð þjóðarinnar mjög miklu á næstu árum sérstaklega allra næstu árum það að alþingi fjalli um þetta mál núna og til standi að afgreiða það eins og það liggur fyrir tel ég ekki við hæfi því miður alþingi verður að fá betri upplýsingar og betri yfirsýn yfir málin þannig að þingheimi sé betur ljóst heldur en nú hvernig þessi mál líta út ég legg áherslu á þetta virðulegi

staðan er grafalvarleg ég óska að sjálfsögðu stjórnvöldum bæði núverandi og þeim sem á eftir koma ríkisstjórninni alls góðs við að vinna úr málunum hagsmunir eru

þá fyrst og fremst yngra fólk þannig að málið er mjög stórt og staðan alvarleg og þess vegna er mikið í húfi